Señora Presidenta, señor Vicepresidente Almunia, en primer lugar, yo quisiera felicitar al ponente, Ramon Tremosa, por el excelente trabajo que ha realizado y por su espíritu constructivo, así como también agradecer al resto de los ponentes que hayamos alcanzado una propuesta de Resolución con un alto nivel de consenso en el Parlamento. El Grupo Socialista la apoyará porque considera que recoge lo esencial de sus planteamientos. Hemos querido enfatizar la importancia de la transparencia y la cooperación para el desarrollo de la política de competencia. La transparencia nos lleva a pedir la actualización de las estadísticas de las ayudas estatales a las entidades financieras desde el origen de la crisis y a pedir, también, que la Red Europea de la Competencia divulgue sus programas de trabajo y sus conclusiones. Y la cooperación nos lleva a enfatizar el papel de las autoridades judiciales en el desarrollo de la política de competencia y de la cooperación, también, con las autoridades reguladoras nacionales.

La política de competencia ha contribuido a que exista un reparto equitativo para la reestructuración de las entidades bancarias en crisis. Debe hacerlo también para la innovación financiera, debe seguir perfeccionando el mercado interior y debe contribuir a afrontar los desafíos de la globalización y el cambio.